Zvyšovanie očakávanej dĺžky života v Európskej únii ma prirodzene veľmi teší, avšak uvedomujem si, že vzhľadom na nízku natalitu bude potrebné prehodnotiť mnohé európske a národné politiky, predovšetkým v oblasti zdravotnej starostlivosti, dôchodkových systémov, podpory rodiny a medzigeneračnej solidarity. Prekvapuje ma, že autori tu ale nie sú schopní podporovať hlavne úplné rodiny zložené z otca a matky, pretože je nad slnko jasnejšie, že tam sa rodí oveľa viac detí ako v jednorodičovských a neúplných rodinách alebo v iných, akýchkoľvek zväzkoch. Konkrétne opatrenia budú vykonávané v európskych regiónoch a mestách postavených pred nové úlohy a zároveň aj príležitosti. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa viedla debata o demografických zmenách a o najnovších trendoch na regionálnej a miestnej úrovni.